Faptul că numeroși participanți, din majoritatea regiunilor europene, au venit aici să și prezinte inițiativele, eforturile, rezultatele, dar și nemulțumirile în variate domenii ale dezvoltării regionale, îmi întărește convingerea că politica de coeziune a Uniunii dă rezultate concrete Un aspect deosebit în perioada de programare actuală îl constituie eficiența utilizării fondurilor existente. Va trebui să ne concentrăm pe măsuri ce urmăresc creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate, mai ales în acele regiuni care se confruntă cu dificultăți în acest sens. De aceea, simplificarea punerii în aplicare a politicii de coeziune trebuie să continue la nivel european, național și regional.